A primit 11 ani de închisoare, interdicția de a practica avocatura și interdicția de a părăsi țara 20 de ani.

A apărat o pe Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru pace, pe alți activiști politici, pe apărători ai drepturilor omului, jurnaliști și minori condamnați la pedeapsa cu moartea.